herra forseti ég mæli fyrir frumvarpi til lokafjárlaga fyrir árið tvö þúsund og tíu þetta er þingskjal hundrað níutíu og tvö hundrað áttugustu og áttunda mál þessa hundrað fertugasta löggjafarþings ég vil geta þess hér að það er ánægjulegt að okkur hefur tekist að koma fram með frumvarpið nú allmiklu fyrr en verið hefur undanfarin ár við erum þar að reyna að koma til móts við réttmæta gagnrýni sem stundum hefur verið á það á undanförnum árum að framlagning lokafjárlaga ég tala nú ekki um afgreiðslu þeirra hefur stundum dregist

þannig að sem skemmstur tími líði frá því að ríkisreikningur liggur fyrir á fyrri hluta árs eða um mitt ár eins og nú er og þar til frumvarp til lokafjárlaga getur komið fyrir hið háa alþingi og í raun og veru á það að vera keppikefli að það komi á fyrstu starfsdögum þings að hausti til þess væri að vísu æskilegt að ríkisreikningur yrði fyrr á ferðinni ef mögulegt er en hann er nú það hefði ýmsa kosti að fá ríkisreikning og með því væri hægt að flýta í sjálfu sér nokkuð öllu þessu ferli þannig að alþingi hefði þá fyrir sitt leyti meiri tíma til að vinna með þessi mál og eða gæti með tímanlegri afgreiðslu þeirra líka lokið þeim hlutum svo sem eins og afgreiðslu fjáraukalaga lokafjárlaga fráfarandi árs og svo framvegis hér er sem sagt hefðinni samkvæmt lagðar til breytingar á fjárheimildum vegna frávika markaðra skatttekna og annarra rekstrartekna stofnana frá áætlun fjárlaga og fjáraukalaga og svo gerðar tillögur um ráðstafanir á stöðu fjárheimilda í árslok annaðhvort með niðurfellingu eða yfirfærslu til næsta árs þá er frumvarpið einnig eins og jafnan til staðfestingar á niðurstöðum í ríkisreikningi ársins tvö þúsund og tíu uppbygging frumvarpsins er með sama hætti og verið hefur undanfarin ár og tillögur um uppgjör og ráðstöfun á stöðu fjárheimilda í árslok byggjast á sömu viðmiðunarreglum og áður í fylgiskjali tvö með frumvarpinu er yfirlit yfir talnagrundvöll þess yfirlitið sýnir uppruna allra fjárheimilda ársins tvö þúsund og tíu fyrir ríkissjóð í heild og einstök viðfangsefni það er yfirfærðar fjárheimildastöður frá fyrra ári fjárveitingar í fjárlögum og fjáraukalögum millifærðar fjárheimildir innan ársins og breytingar á fjárheimildum samkvæmt þessu frumvarpi vegna frávika í ríkistekjum stofnana því næst eru tilgreind útgjöld samkvæmt ríkisreikningi og loks staða gagnvart fjárheimildum í árslok sem er mismunur fjárheimilda og reikningsfærðra útgjalda heildarfjárheimildir á árinu tvö þúsund og tíu námu fimm hundruð sjötíu og níu komma þremur milljörðum króna útgjöld samkvæmt ríkisreikningi urðu tæpir sex hundruð og tveir milljarðar og er fjárheimildastaða í árslok því neikvæð um tuttugu og tvö komma sjö milljarða króna vegur þar þyngst gjaldfærsla í ríkisreikningi á þrjátíu og þrjá milljarða króna eiginfjárframlagi ríkissjóðs til íbúðalánasjóðs sem ekki var gert ráð fyrir í fjárheimildum fjáraukalaga tvö þúsund og tíu

að árslokastöður verði annaðhvort felldar niður eins og fram kemur í annarri grein eða yfirfærðar til næsta árs eins og fram kemur í fylgiskjali fyrstu vík ég þá nánar að lagagreinum frumvarpsins í fyrstu grein frumvarpsins samanber nánari skiptingu í sundurliðun eins eru tillögur um breytingar á fjárheimildum vegna frávika markaðra skatttekna og annarra rekstrartekna stofnana frá áætlun fjárlaga og fjáraukalaga alls er lagt til að fjárheimildir verði auknar um átta hundruð sjötíu og sex komma átta milljónir króna samkvæmt þessu uppgjöri á fjármögnun stofnana og verkefna með mörkuðum ríkistekjum nánar tiltekið er hér leitað eftir heimild alþingis fyrir því að ráðstafa þessum tekjum ýmist í samræmi við það hverjar þær urðu samkvæmt uppgjöri ríkisreiknings eða hver metin fjárþörf viðkomandi aðila reyndist vera við skil ríkissjóðs á mörkuðum tekjum til þeirra almennt gildir að útgjaldaheimildir hækka ef markaðar ríkistekjur til fjármögnunar á útgjöldum stofnana og verkefna hafa verið umfram fjárlög en lækka hafi tekjurnar reynst minni þetta viðmið er þó ekki algilt því að ekki eru lagðar til breytingar á fjárheimildum ef ekki er beint samband milli útgjaldaþarfar og fjármögnunar á þann hátt að breytingar í tekjum hafi bein áhrif á kostnað eða ef útgjaldaheimildir í fjárlögum eru ákvarðaðar út frá verkefnum án tillits til hugsanlegra breytinga á fjármögnun með mörkuðum ríkistekjum eins og til dæmis framlög til vegamála í annarri grein frumvarpsins samanber nánari skiptingu í sundurliðun tveir eru tillögur um niðurfellingar á fjárheimildastöðum í árslok tvö þúsund og tíu ráðstafanir á fjárheimildastöðum í árslok byggjast á viðmiðunarreglum þar sem einkum er litið til þess hvort útgjöld ráðast af öðrum lögum en fjárlögum og séu til dæmis bundin af lögum eða samningum frekar en að vera á ábyrgð tiltekins stjórnsýsluaðila einnig er við það miðað að yfirfærsla milli ára á afgangsheimildum í almennum stofnanarekstri og reglubundnum rekstrarverkefnum fari almennt ekki umfram tíu prósent af fjárlagaveltu viðkomandi verkefna nema mjög sérstakar ástæður séu taldar til annars tilgangur þess að takmarka yfirfærslu afgangsheimilda milli ára er að koma í veg fyrir að heimilt sé að efna til umtalsverðra útgjalda umfram fjárlög enda auka útgjöld sem efnt er til á grundvelli geymdra fjárheimilda halla og skuldasöfnun ríkissjóðs á nákvæmlega sama hátt og útgjöld sem efnt er til á grundvelli heimilda í fjárlögum viðkomandi árs við undirbúning frumvarpsins var farið yfir þau tilvik þar sem afgangsstöður fjárheimilda eru umfram framangreind viðmið við þá yfirferð kom í ljós að málsatvik voru í nokkrum tilvikum með þeim hætti að fagráðuneytin töldu nauðsynlegt að flytja meiri afgangsheimildir til ársins tvö þúsund og ellefu dæmi um slíkt er ef framkvæmd verkefna hefur frestast yfir áramót eða ef stofnað hefur verið til skuldbindinga á grundvelli fenginna fjárheimilda sem ekki voru greiddar út og gjaldfærðar á árinu að öðru leyti hefur verið farið yfir alla fjárlagaliði eins og jafnan áður við undirbúning lokafjárlaga og tillögur um yfirfærslu eða niðurfellingu ákveðnar með hliðsjón af málsatvikum samkvæmt sömu viðmiðunarreglum og áður alls er lagt til að niður falli tæplega þrjátíu og níu komma tvo milljarða króna umframgjöld á rekstrargrunni en á greiðslugrunni nemur niðurfellingin fjögur hundruð sjötíu og fjórar milljónir króna þessi mikli munur milli rekstrargrunns og greiðslugrunns í niðurfelldum fjárheimildastöðum stafar að langmestu leyti af niðurfellingu þrjátíu og þrjá milljarða króna umframgjalda á fjárlagaliðnum núll sjö til tvö hundruð og einn íbúðalánasjóður vegna gjaldfærslu í ríkisreikningi á eiginfjárframlagi ríkissjóðs til íbúðalánasjóðs sem ekki var gert ráð fyrir í fjárheimildum fjáraukalaga tvö þúsund og tíu framlagið var innt af hendi til sjóðsins með afhendingu ríkisbréfa í lok mars tvö þúsund og ellefu og kallaði því ekki á útgreiðslu fjár á árinu tvö þúsund og tíu einnig má nefna að niður falla rúmlega fimm milljarða króna umframgjöld á liðnum núll níu til sjö hundruð og ellefu afskriftir skattkrafna og er þar um að ræða reikningshaldslega gjaldfærslu án greiðslu úr ríkissjóði í fylgiskjali eins með frumvarpinu er yfirlit yfir fyrirhugaðar breytingar á fjárheimildum ársins tvö þúsund og ellefu vegna stöðu fjárheimilda í árslok tvö þúsund og tíu sem yfirfærast til næsta árs gert er ráð fyrir að heimildir til rekstrar verði auknar um rúmlega fimmtán komma sex milljarða króna tilfærsluheimildir lækki um þrjú komma fjóra milljarða króna heimildir til viðhaldsverkefna aukist um fjögur hundruð fjörutíu og tvær milljónir króna og stofnkostnaðarheimildir aukist um þrjú komma sjö milljarða króna samtals er því gert ráð fyrir að hrein aukning fjárheimilda á árinu tvö þúsund og ellefu vegna þessara ráðstafana verði tæplega sextán komma fimm milljarðar króna eða sem svarar þrjú prósent af gjaldaheimildum fjárlaga tvö þúsund og ellefu ég hef hér virðulegi forseti farið yfir helstu þætti frumvarpsins með því eru lagðar fyrir alþingi niðurstöður úr rekstri ríkissjóðs gagnvart fjárheimildum á árinu tvö þúsund og tíu og vísast í því sambandi til greinargerða í fjáraukalögum og ríkisreikningi um meginatriði í framvindu ríkisfjármálanna og helstu frávik í tekjum og gjöldum ég sé ekki ástæðu til að fara nánar yfir einstök atriði í frumvarpinu og legg til að því verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar fjárlaganefndar þingsins